Mă voi lega de declarația purtătorului de cuvânt pe probleme regionale, dl Ton Van Lierop, care spunea că e normal să avem mai multe erori în această perioadă, pentru că toate programele au intrat într o viteză de implementare normală și că, oricum, banii nu sunt pierduți, pentru că îi vom recupera peste câțiva ani.

în schimb, nu este normal ca sistemele de control să nu fi intrat și ele într o viteză normală și să nu fie adaptate, astfel încât erorile să nu fie mai mari decât au fost la început, ba dimpotrivă, să fie mai mici.

Pe de o parte, pentru că nu îi vom recupera pe toți, pe de altă parte, pentru că, în acești ani de zile pierduți, banii nu vor fi cheltuiți acolo unde trebuie, așa cum trebuie și la momentul la care era nevoie de ei. Deci, eu zic că avem nevoie de sisteme mult mai bune de control, care să fie mult mai bine adaptate și mult mai eficiente în perioada următoare.